Monsieur le Président, Messieurs les Commissaires, chers collègues, ils sont nombreux les citoyens européens et j'en suis à se réjouir et à profiter de la liberté de circulation dans l'espace européen.